Przypomina to trochę negocjacje z okresu zimnej wojny, kiedy niektóre siły polityczne wierzyły, iż jednostronne rozbrojenie spowoduje, że Związek Radziecki również się rozbroi. Trzeba zmienić taktykę i być stanowczym w rozmowach z potęgami tego świata z Chinami, Stanami Zjednoczonymi i zagrozić ewentualnie tym, o czym mówią koledzy z Francji,

Nasze przedsiębiorstwa muszą być przedsiębiorstwami konkurencyjnymi na świecie.